Frau Präsidentin, werte Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wieder erweist sich das Europäische Parlament als dynamische und aktive Kraft, heute mit dem Beschluss des Europäischen Kulturerbe Siegels, dessen primäre Wertigkeit die Stärkung des europäischen Bewusstseins ist, wie es der Bericht des Kulturausschusses definiert. Gerade in dieser Zeit, in der durch krisenhafte Ereignisse immer mehr Menschen klar wird, dass kein einzelner Nationalstaat die Herausforderungen und Problemstellungen unserer Zeit alleine meistern kann, setzt Europa mit dem Europäischen Kulturerbe Siegel ein klares Signal, das Zugehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zu festigen mit einem klaren Blick auf die jungen Menschen und auch auf die kritischen Menschen, die von der Bedeutung Europas für ihr eigenes Leben noch nicht überzeugt sind. Alle Mitgliedstaaten sollen jeweils zwei Stätten für das Europäische Kulturerbe Siegel nominieren, die eine Schlüsselrolle für die europäische Integration gespielt haben. Werte wie Demokratie, Menschenrechte, interkultureller Dialog, soziale Marktwirtschaft stehen im Mittelpunkt unserer Kultur und Geschichte, die wir aktiv leben. Zum Verständnis dieser Werte nenne ich zwei Beispiele meiner Heimat Das eine ist das Wohnhaus Ludwig van Beethovens in Wien, in dem er die

Das zweite ist jene Stelle an der Grenze zu Ungarn, wo der österreichische Außenminister Alois Mock mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn den Stacheldraht des Eisernen Vorhangs durchschnitt und damit die jahrzehntelange Trennung zwischen Ost und West Europas beenden konnte.